Ich glaube, der Beifall der Kolleginnen und Kollegen im Hause hat gezeigt, dass es eine große Übereinstimmung zwischen dem gibt, was Sie uns als Ihre Linie vorgetragen haben, und dem, was das Europäische Parlament im Rahmen der Zusammenarbeit nicht nur zwischen Jordanien und dem Europäischen Parlament sieht, sondern auch in Bezug auf die Rolle, die Ihr Land in der gesamten Region spielen kann und von der wir glauben, dass sie entscheidend ist. Das ist auch in Ihren Worten zum Ausdruck gekommen, insbesondere, als Sie noch einmal auf Ihre Vermittlerrolle zwischen Israel und Palästina hingewiesen haben.

Ich will nochmals zum Ausdruck bringen, was auch im Beifall sichtbar wurde Wir setzen bei der Entwicklung einer friedlichen, wirtschaftlich nachhaltigen, demokratischen und sozial gerechten Entwicklung in der gesamten Region als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Europa